Da ist zuerst die Konstruktion des Amtes, die uns Probleme macht, denn dessen Struktur passte von Anfang an seit der Gründung nicht zu den Justizsystemen der Mitgliedstaaten. Daraus entstanden und entstehen viele, viele Probleme, die bis heute und auch mit der Reform nur unzureichend gelöst sind. Wir haben das Problem der inneren Verfasstheit des Amtes. Die bisherige OLAF Verordnung schneidet alles auf den Generaldirektor zu.

Das ist seit 1999 so und das bleibt auch so. In einem mühsamen Prozess haben wir im Parlament 2008 checks and balances eingeführt, demokratischere Strukturen, die der Generaldirektor damals auch unterstützt hat und die den Generaldirektor übrigens schützen sollen. Wir haben die EuGH Urteile eingearbeitet, wir haben die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Untersuchungsmethoden eingearbeitet und die Rechte der Verfahrensbeteiligten auch ein Dauerproblem seit vielen Jahren. Das OLAF hat bislang mit seinen Methoden Opfer geschaffen leider und dass es solche Opfer weiter geben wird, treibt mich sehr um. Die Reformvorschläge des Parlaments aus dem Jahr 2008 basieren auf einem Kommissionstext, der einen unabhängigen Verfahrensprüfer vorsah.

Die Kommission selbst hat den Verfahrensprüfer gekillt. Wir haben es also inzwischen mit einer Struktur zu tun, die mehr denn je auf eine einzige Person zugeschnitten ist und die ihm auch auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Diese Person macht inzwischen gleichzeitig auch dem Überwachungsausschuss das Leben so schwer wie möglich. In meiner Verantwortung als Berichterstatterin und mit Verlaub als intime Kennerin des Amtes habe ich einige wenige Änderungsanträge für eine zweite Lesung vorgelegt. Überlegen Sie es sich genau, ob Sie sie ablehnen können. Es könnte noch sehr wichtig werden! Ich möchte darauf hinweisen, dass es gar keine amendments sind, die auf eine Person zielen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass wir strukturelle Fehler in der Konstruktion des Amtes haben und dass der Revisionstext diese strukturellen Fehler inzwischen eher bestärkt als abschwächt. Ich möchte Sie beruhigen, eine zweite Lesung gibt uns die Möglichkeit einer Vermittlung,

Niemand hatte ein Interesse niemand! mir zu helfen. Selbst als ich Euch gebeten habe, mir zu helfen, hat mir niemand geholfen. Ich glaube, dass die Änderungsanträge im Interesse des Rates

will. Ich schätze den Rat, weil es eigentlich vernünftige und rationale Menschen sind, und ich fürchte mich auch nicht.

Es geht nicht um gut oder besser oder um für oder gegen einen Generaldirektor. Es geht darum, dass der Reformtext keines unserer Probleme löst. Ich hätte diese Probleme gerne gelöst, zumindest eben das eine Problem, nämlich die Frage der Rechtsstaatlichkeit der Methoden, und das andere, den Zugang des Überwachungsausschusses zu bitteschön abgeschlossenen Verfahren. Auch in diesem Punkt verklart der Text die bisherige Revision.